Monsieur le Président, je vais prendre une minute et je réinterviendrai une minute après.

Je voudrais dire que, sur ce dossier, il était très important d'avoir une meilleure protection des patients, une meilleure information, mais aussi de lutter contre la mainmise de l'industrie pharmaceutique qui voulait avoir le recueil des effets secondaires, qui voulait avoir l'analyse et l'interprétation.